Panie Przewodniczący! Ostatecznie zagłosowałem za tą rezolucją, chociaż, tak jak podkreślałem w swoim wystąpieniu w debacie na jej temat, która dotyczyła, przypomnę, trzech kandydatów na ważne stanowiska w instytucjach gospodarczo monetarnych Unii Europejskiej i tej tak zwanej krótkiej listy, podkreślałem, że moja Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów wspiera zachowanie równowagi płci w procederze wyłaniania tych kandydatów. Ale co bardzo ważne i co podkreśliłem chcielibyśmy też, aby zachowano równowagę geograficzną, żeby nie preferować kandydatów z tak zwanej starej Unii kosztem kandydatów tak zwanej nowej Unii z Europy Środkowo Wschodniej.